Madame la Présidente, le rapport López a pour objectif de chercher à sensibiliser la Commission sur les inégalités économiques dans l'Union européenne.

Mais le rapport ne tient pas ses promesses. Il trahit la cause des pauvres qu'il prétend défendre. Il la trahit en taisant la responsabilité des politiques européennes d'austérité dans la production de la pauvreté, car c'est bien l'ultralibéralisme de l'Union qui condamne les plus faibles à la précarité et à la misère. En procédant ainsi, il renforce les partis qu'il qualifie de populistes dans leur combat nationaliste. Faute d'avoir le courage de faire endosser à l'Union la responsabilité de la pauvreté, le catalogue de bonnes intentions qu'il déroule n'est pas crédible. En définitive, le rapport López est révélateur de la cécité européenne en matière sociale. L'Union européenne ne veut pas regarder ses pauvres en face.